Domnule președinte, numele meu este Luhan, nu Luman. Apreciez foarte mult faptul că formațiunile politice sunt solidare în ceea ce privește promovarea procesului de ratificare.

La acest moment, Cehia este singurul stat membru care nu ratifică încă Tratatul și, așa cum Grupul PPE a mai spus o, facem apel la o atitudine responsabilă din partea președintelui Klaus pentru a ratifica Tratatul până la data Consiliului European de la finele lunii octombrie. Altfel vom rămâne blocați în dezbaterea instituțională și nu ne vom putea concentra pe adevăratele probleme cu care cetățeanul obișnuit se confruntă, precum criza economico financiară, șomajul, incluziunea socială și nici nu vom putea consolida profilul Uniunii Europene de veritabil actor internațional. Cred că despre meritele acestui Tratat s a vorbit atât de mult încât este inutil să reluăm această dezbatere. Ceea ce ne interesează acum este ca la proximul Consiliu European să putem constata că procesul de ratificare, în toate statele membre, a fost definitivat pentru a putea trece la etapa următoare de formare a Colegiului Comisiei.